Herr Rübig, vielen Dank für diese Frage. In der Landwirtschaft müssen wird doch ganz klar sehen Das ist kein losgelöster Bereich in der EU, der irgendwie einen Ewigkeitscharakter hat und sakrosankt ist.

Aber wir brauchen einen kontrollierten Rückgang mit der Möglichkeit, diese freiwerdenden Mittel besser, effizienter einzusetzen in den zukünftigen Herausforderungen, denen sich die EU stellen muss.

Diese Punkte sind eindeutig aktuell wichtiger.